Estamos contrariados porque se siguen incluyendo en este Acuerdo las aguas del territorio no autónomo del Sáhara Occidental que, como todos sabemos, es uno de los pocos territorios de África que quedan pendientes de descolonización y que está auspiciado por las Naciones Unidas.

Sentencias de tribunales internacionales así lo manifiestan y, sobre todo, el Derecho internacional, que para eso está, defiende que no es titularidad de Marruecos. Los propios servicios jurídicos de esta Cámara han señalado sus reservas porque los beneficios del anterior Acuerdo de pesca no redundaban en los saharauis y, por lo tanto, desde el punto de vista del Derecho, estamos claramente en contra de esta decisión.